Připomeňme si i země Visegrádské čtyřky. Je to skupina zemí, která často upomíná svou judeo křesťanskou civilizaci a principy humanismu a má své zkušenosti s emigrací obyvatel z doby komunistické totality.

Dohromady máme více než šedesát milionů obyvatel. Přesto Visegrádská čtyřka doposud přijala pouze asi tisíc uprchlíků. Pan Kaczynski nedávno uvedl, že nepřijme jediného uprchlíka z důvodu zajištění bezpečnosti. Evropská komise přišla nedávno s návrhem, který výrazně napomáhá zajištění řádné ochrany vnějších hranic Evropské unie a tedy bezpečnosti v rámci prostoru bez vnitřních hranic. Návrh na zřízení Evropské pohraniční stráže se nyní projednává u nás v Evropském parlamentu.

Jordánsko a Libanon si zaslouží nejen naše uznání, ale také pokračující finanční podporu v rámci regionálního fondu Evropské unie. To nejmenší, co můžeme udělat, je usnadnit práci těm, kteří zachraňují životy místo nás.